Hier haben wir eine große Chance, den Journalisten das wirkliche Europa näherzubringen.

Hier entstehen neue Jobs, hier entsteht neue Beschäftigung.